Omogućio je milijunima studenata da se školuju u najboljim europskim visokoobrazovnim ustanovama, razmjenjuju znanja i vještine, ostvaruju poslovne kontakte i upoznaju druge države i njihove običaje. Podržavam povećanje proračuna za ovaj program i dijelim mišljenje da bi određenim korekcijama u načinu financiranja trebalo osigurati bolji pristup isključenim skupinama. U mojoj zemlji, Hrvatskoj, studenti lošijeg materijalnog stanja uz postojeću stipendiju često nemaju izbora i odustaju od Erasmusa, što je velika šteta i za njih osobno, a i za ovaj program.

Sasvim je moguće da bi se taj proces sam od sebe događao uz ovakav program, ali ne bi trebao biti potican od institucija jer to bi to značilo da glavni motiv za Erasmus nije istinska briga za budućnost mladih nego nešto sasvim drugo.